Aber in der deutschen Übersetzung hieß es, Frau Kollegin Menschen und Affen wurden gezwungen, diese Gase einzuatmen. Nach meinen Informationen war das bei den Menschen an der RWTH Aachen mit freiwilligen Probanden. Da sollte man, glaube ich, sauber argumentieren. Ich hoffe, das war ein Übersetzungsfehler, oder haben Sie Erkenntnisse, dass die Menschen gezwungen wurden?